Razmjena podataka doprinijet će kvaliteti statističkih informacija o robnoj razmjeni između država članica, što je važno za donošenje kvalitetnih odluka vezano uz neometanu trgovinu.

Kroz Intrastat sustav za praćenje malih i individualnih transakcija želi se poboljšati kvaliteta statističkih podataka o robnoj razmjeni.